Spoštovani! Upam, da sem na pravem naslovu, ker sem slišala vse mogoče zadeve, ki se niti ne dotikajo Zakona o vrtcih. V poslanski skupini Liste Marjana Šarca se zavedamo, da je obdobje predšolske vzgoje ključnega pomena za položaj posameznika v družbi. Hkrati pa pozitivno vpliva na otrok razvoj in učenje. Res je, da je rodnost v Sloveniji vsako leto nižja, vendar pa zagotovo ne gre problema pripisovati ukinitvi ugodnosti za starše, ki so imeli v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, ki jih vsebuje predlog zakona. Mladi si želijo ustvariti družino, vendar pa odlagajo odločitve o rojstvu otroka zaradi vedno daljšega študija, ki je investicija za prihodnost, stanovanjske problematike, soočenja z zaposlitvami za določen čas ter prekarnimi zaposlitvami, zaradi česar posledično niso kreditno sposobni. Prav tako je zniževanje rodnosti v Sloveniji povezano s čedalje višjo starostjo žensk ob rojstvu prvega otroka. V letu dva tisoč sedemnajst je bila v povprečju mamica stara devetindvajset celih štiri leta. Če pogledamo statistične podatke, vidimo da se je v zadnjem desetletju število otrok v vrtcih povečalo za enainštirideset odstotkov. Tudi evropskemu strateškemu cilju, ki predvideva, da naj bi bilo do leta dva tisoč dvajset v predšolsko izobraževanje vključenih petindevetdeset odstotkov štiri- in petletnih otrok, se Slovenija vztrajno približuje, saj je v študijskem letu oziroma šolskem letu dva tisoč sedemnajst-osemnajst vrtec obiskovalo triindvajset odstotkov otrok te starosti. Tudi vključenost najmlajših v vrtce se povečuje. V dva sedemnajst-osemnajst je vrtce obiskovalo štiriinšestdeset odstotkov otrok te starosti. V letu sedem, osem pa manj kot polovica. Menimo, da smo s ponovno uveljavitvijo pravne ureditve ugodnosti plačil staršev s to uveljavitvijo ne bi posegli in dosegli dviga natalitete, saj na odločanje za otroke poleg stanovanjske in zaposlitvene problematike ter vedno daljšega študija vplivajo tudi posameznikove vrednote ter različna pričakovanja in ne zgolj ukrepi družinske politike. Vzroki za sprejem predloga zakona, kot so na eni strani boljše gospodarske razmere ter višji proračunski dohodki in na drugi strani nizka rodnost in staranje prebivalstva, ne vzdržijo, saj je k reševanju tega problema potrebno pristopiti, kot ste že večkrat povedali, celostno, hkrati pa je potrebna tudi temeljita analiza stanja. Ker če nekje vzameš, je potem treba nekam drugam dati, vendar tega samo jemati, v bistvu, s smo se vedno, v, bili navajeni vsaj tiste gospodinje, ko smo danes v klubu parlamentark razpravljale, mogoče, gospodinje bolj vemo, koliko lahko vzamemo, da družinski proračun zdrži. Poleg tega predlog zakona neenakopravno obravnava starše glede na enak dohodkovni položaj družin, zato bi bila njegova uveljavitev nesprejemljiva. Zaradi vseh teh navedenih razlogov v poslanski skupini Lista Marjana Šarca predloga zakona ne podpiramo.